virðulegi forseti ég vil í upphafi taka undir þakkir til hæstvirts sjávarútvegsráðherra um þá stefnumörkun sem hann hefur haft í þessum viðræðum ég er sammála því að afstaða íslands þurfti að byggjast á hugmyndinni um sjálfbærni veiða og það var mjög mikilvægt að þannig væri á málum haldið það er líka mikilvægt að taka undir það sem hér hefur verið sagt um að við erum ósátt við niðurstöðuna frá þessum þremur aðilum að þeir skuli með þessum hætti gera samning um veiðar umfram vísindalega ráðgjöf það er ámælisvert af hálfu þeirra allra það setur okkur hins vegar í verulegan vanda þessar aðstæður nú þegar hafa aðrir aðilar ákveðið að veiða meira en heildarráðgjöf hljóðar upp á það verður ekki einfalt að finna leiðina áfram við þær aðstæður

við höfum verið skilin eftir þó að við höfum haft góðan málstað er það áfellisdómur yfir okkur að við höfum ekki náð að vinna honum fylgi

er að vinna málstað sínum fylgi mynda bandalög við önnur ríki bindast samtökum með einhverjum hætti til að koma málstað okkar áfram það hefur ekki tekist í þessu máli það hefur satt best að segja mistekist hrapallega það má setja fram margar spurningar en hin augljósa spurning er hvers vegna voru íslenskir ráðamenn svona algjörlega teknir í bólinu hvers vegna fór íslenska sendinefndin heim frá edinborg í síðustu viku þegar ljóst var að færeyingar voru um kyrrt hvers vegna var ekki samtal milli íslenskra ráðherra og erlendra kollega þeirra hvers vegna ekki hvers vegna segir utanríkisráðherra hér í gær þegar umræða byrjar um mögulegan samning að hér sé um að ræða sögusagnir hvers vegna var ekki meira vitað hvers vegna voru menn ekki betur á tánum það blasir líka við að það var umræða í færeyskum miðlum í síðustu viku um að draugagang væri í málinu virðulegi forseti enn og aftur hagsmunagæsla fyrir sjálfstæða þjóð felst ekki í því að hafa rétt fyrir sér og halda sig heima og fá engan hljómgrunn fyrir sjónarmið sín hagsmunagæsla fyrir sjálfstæða þjóð felst í því að vinna málstað okkar fylgis það gerum við með kröftugri málafylgju það gerum við með því að mynda bandalög og það gerum við með því að brjóta íslenskum hagsmunum leið með sjálfstrausti ekki með því að tala ekki við aðra það er það sem er áhyggjuefnið við þá stöðu sem upp er komin við vorum tekin í bólinu því að íslenskir ráðamenn voru ekki undirbúnir